Onze millions de personnes ne vivent pas dans un logement décent, ce qui est un scandale. Onze millions de personnes, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent dans leur chair. Vous me dites qu'il faudrait plus une politique d'accueil, mais la politique d'accueil par les États membres est juste coûteuse, inefficace mais surtout inhumaine. Le temps n'est plus au sparadrap, Monsieur le Commissaire. Mes chers collègues, j'appelle à un sursaut, à un réveil, à un peu d'humanité dans ce parlement. Il est temps d'unir nos forces pour aider les plus faibles. Il est temps, Monsieur le Commissaire, de dire que la Commission prendra ses responsabilités et appellera les États membres, au lieu de favoriser toujours les plus riches à des exonérations fiscales, à imposer de vrais investissements dans le logement social.

Monsieur le Commissaire, on ne gouverne pas l'Europe par l'indifférence.